Deze specifieke situaties ken ik niet, maar ik keur het absoluut niet goed. Dat ben ik volledig met u eens, maar het probleem ligt nu juist in het feit dat er dus inderdaad beperking in zit.

Dus als u het met mij eens bent en dat hoop ik natuurlijk dan kunnen we dit voorkomen door inderdaad gewoon volledige openheid te garanderen.